Un pact de stabilitate și creștere puternic, eficient reprezintă instrumentul cheie. Astfel, ar trebui depuse eforturi suplimentare în ceea ce privește prevenirea adoptării unor politici bugetare nesustenabile. Cadrul îmbunătățit de guvernanță economică va avea la bază diferite politici interconectate. Prin acest pachet de propuneri, statele membre vor fi încurajate să aplice o politică bugetară prudentă și, dacă este cazul, să ia măsuri de adaptare din timp pentru a limita aplicarea de sancțiuni.